Barroso Elnök Úr! Nagyon tartalmas volt a beszéde, de attól félek, hogy annyit fog érni, mint döglött lovon a patkó ahogy a magyar népi mondás mondja mert nem fog eljutni az európai polgárokhoz. Nem fog eljutni az európai polgárokhoz az Ön üzenete, míg a magyar miniszterelnök ezen a héten azt jelenti ki a Magyar Országgyűlésben, hogy az Európai Unió a probléma és nem a megoldás maga, addig ezek a tartalmas beszédek nem jutnak el az európai polgárokhoz. És nagyon nagy baj, hogy nem tudjuk az embereknek elmagyarázni, miért jó, amit az Európai Unió, a Bizottság, a Parlament az emberek érdekében tesz. Azért jó a közös bankfelügyelet, hogy a kormányok ne költekezhessenek felelőtlenül. Ez az embereknek jó! Azért kellene demokráciafelügyelet, és erre felhívnám Reding asszony figyelmét is, hogy ne lehessen megsérteni a jogállamiságot, a demokratikus alapértékeket. Se egy jobboldali Orbán kormány, se egy szociáldemokrata liberális román Ponta kormány ezt ne tehesse meg.